Der heute diskutierte Bericht über die Energieunion sieht unter anderem eine Kompetenzausweitung für die Europäische Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, kurz ACER genannt, vor. ACER hat im September dieses Jahres eine unverbindliche Empfehlung zur Trennung der deutsch österreichischen Strompreiszone abgegeben, ungeachtet der Tatsache, dass eine solche Trennung jährliche Mehrkosten in Höhe von 300 Millionen Euro verursachen, und damit den Energiepreis wesentlich erhöhen würde.

Ganz im Gegenteil Es sollen die Vorteile herausgestrichen werden, und ACER soll nicht als europäischer Superregulator auftreten, sondern soll vielmehr als Kooperationsplattform und Schlichtungsstelle für nationale Regulatoren tätig sein.